W swoim listopadowym wystąpieniu tutaj, w Strasburgu, zwróciłem uwagę na dużą różnicę pomiędzy starymi i nowymi krajami Unii Europejskiej na polu finansowego wsparcia sektora badań i rozwoju. W dłuższej perspektywie prowadzi to do znacznych dysproporcji w rozwoju poszczególnych krajów Wspólnoty Europejskiej oraz do nieładnie publicystycznie nazywanego zjawiska drenażu umysłów, które to omylnie nazywane jest w sprawozdaniu mobilnością intelektualną. Dlatego, aby zabezpieczyć zrównoważony, podkreślam zrównoważony rozwój Europy, Unia musi przeznaczyć większe środki na rozwój innowacyjności oraz projektów badawczych w nowych państwach Wspólnoty w ramach zrównoważonego rozwoju. Warto zachęcać też poszczególne rządy, aby zwiększały kwoty budżetowe przekazywane corocznie na badania, jak również ustanawiały minimalny próg procentowy budżetu, który musi być wykorzystywany na projekty tego typu. Kluczową kwestią jest również i to, aby finansować innowacyjność w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Na to powinniśmy kłaść bardzo duży nacisk.